ég þakka hæstvirtum viðskiptaráðherra kærlega fyrir hans ræðu það er ýmislegt sem ég er að velta fyrir mér í framhaldi af hans ræðu hann talar um sóknarfæri að skýrslan gefi sóknarfæri á að hér verði allt saman að einhverju leyti gert upp og til þess að svipaðir atburðir geti ekki gerst nú vill svo til að hæstvirtur viðskiptaráðherra var skipaður formaður stjórnar samkeppniseftirlitsins þegar það tók til starfa fyrsta júlí tvö þúsund og fimm og starfaði þar sem formaður stjórnar allt þar til hann tók við ráðherradómi fréttum ber ekki saman um það hvort hæstvirtur ráðherra gegni því starfi enn þá er í leyfi eða hvort hann hafi sagt sig frá því alfarið og bið ég hann kannski um að svara því á eftir en aðalspurningin til ráðherrans er þó þessi þar sem hann gegndi þessu starfi þessu starfi sem var svo ótrúlega mikilvægt í þessu hruni bankanna að vera formaður stjórnar samkeppniseftirlitsins þar sem meira og minna þau mál sem hafa verið send til sérstaks saksóknara snúast að því að samkeppnislög voru brotin samþjöppun á eignarhaldi krosseignatengsl og annað varð hann ekki var við það sem formaður stjórnar að eitthvað athugavert væri í spilunum í aðdraganda hrunsins því að samkeppniseftirlitið gengur út á það að styrkja eftirlit með samkeppnismörkuðum leggja aukna áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir forgangsröðun verkefna og eftirlit með þróun stjórnar eignatengsla á milli fyrirtækja nú hafði hæstvirtur viðskiptaráðherra það hlutverk fyrir hrun að hann var fyrstur til að lýsa því að bankarnir voru